Aber jede Entwicklungsphase der Europäischen Union von der Einheitlichen Akte, die von Mrs.

Erzählen Sie nicht solche Geschichten von damals.